Monsieur le Président, la taxe sur les transactions financières, dont nous parlons à nouveau, doit cesser d'être ce serpent de mer avec lequel nous faisons semblant de courir en laissant faire le grand casino de la spéculation financière contre le travail et les investissements productifs et sociaux. Plus les mois et les jours passent, plus ce projet est vidé de sa substance sous la pression des puissances d'argent auxquelles des gouvernements cèdent, y compris, il est vrai, Monsieur Lamberts, le gouvernement français.

c'est la contribution de la finance au bien commun. Une telle décision relève donc de l'intérêt général pour réorienter l'argent vers les besoins sociaux et humains.

Taxer la spéculation sur une assiette plus large, c'est aussi faire reculer la concurrence fiscale, qui fait tant de mal à nos économies. Il faut donc maintenant vite passer aux actes.